Na žiadosť medzinárodného spoločenstva ustanovil bahrajnský kráľ nezávislú vyšetrovaciu komisiu, ktorá okrem iného konštatovala, že pri potláčaní nepokojov bolo počas väzby umučených päť osôb a že proti pokojným demonštrantom a politickým aktivistom bola použitá neprimeraná sila. Mnoho osôb bolo súdených a uväznených v procesoch, ktoré neboli v súlade s medzinárodnými normami a dokonca ani s bahrajnským trestným zákonom. V zmysle odporúčaní tejto komisie bola vytvorená osobitná vyšetrovacia jednotka, ktorej úlohou je určiť zodpovednosť za smrť civilistov, ich mučenie a nezákonné postupy súdov.

Popri pokračujúcom vyšetrovaní je potrebné obnoviť sociálny konsenzus, zlepšiť ochranu ľudských práv a usilovať sa o konštruktívny dialóg.